taka fram að greinargerð þingsályktunartillagna og frumvarp er að sjálfsögðu á ábyrgð flutningsmanna viðkomandi þingmáls í öðru lagi vill forseti vekja athygli á því sem réttilega kom fram í máli háttvirts fjórða þingmanns suðvesturkjördæmis þegar hann vitnaði í ummæli prófessoranna áðan að þar er vakin athygli á því sem auðvitað blasir við að eitt þing getur auðvitað ekki bundið hendur næsta